Il s'agit de permettre de vérifier où les entreprises font des profits et, en fonction de cela, où elles doivent payer leurs impôts. Trop souvent, il y a derrière l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale un manque à gagner pour les budgets des États membres et, donc, un manque de fonds pour le financement des politiques, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de la culture, car, au bout du compte, c'est de cela dont il s'agit.

La volonté du groupe socialiste a été d'aller au delà, avec nos corapporteurs, de la proposition de la Commission, que je remercie d'ailleurs pour la bienveillance avec laquelle elle a observé les travaux de ce Parlement. Nous devons aller plus loin parce que ce que nous avons obtenu pour les banques, il n'y a pas de raison de ne pas l'obtenir pour les multinationales. Nous aurons un rendez vous et nous attendons des initiatives de la Commission pour aller au delà de la proposition actuelle.

Rosati invoque la compétitivité mondiale et les éléments du BEPS, mais le rôle de l'Union européenne dans ce domaine le travail que nous avons engagé dans les commissions PANA ou TAXE est d'aller au delà de l'accord du BEPS et de permettre que des entreprises puissent, bien sûr, développer des stratégies d'investissement à travers cette clause de sauvegarde, mais que, derrière cette clause de sauvegarde, il n'y ait pas un blanc seing pour le secret éternel et que cette stratégie d'investissement